Je moški obraz. Ima zelo lepe bujne, temne lase. Ima srednje visoko čelo, kar košate obrvi, sivo rjave oči. Ima simpatičen nos. Gleda zasanjano, rahlo se drži na smeh. Je lepo, gladko obrit. Ima primerna ušesa. Je moški obraz. Ima rjave lase. Ni nič plešast. Ima visoko čelo. Primerne obrvi, sivo modre oči, rahlo zasukan nos, je lepo gladko obrit, rahlo se drži na smeh. Ima primerno velika ušesa. Tudi to je moški obraz. Ima temne lase, lase ima daljše, obrvi so dovolj močne. Ima sivkaste oči. Ima krajšo brado in brke, ušesa pa sploh niso vidna. In tudi čelo, mislim, da je malo bolj visoko, samo, je zakrito z lasmi in ni opazno. Na sliki je moški obraz. Ta moški, bi rekla, da je starejši. Je osivel, rahlo plešast, ima črna očala, drži se na smeh, ima lepe zobe. Je lepo gladko obrit. Ima primerna ušesa. Na sliki je ženski obraz. Ima srednje dolge lepe svetlo rjave lase, ima visoko čelo, lepe obrvi, rjave oči, simpatičen nos. Je elegantno naličena, ima rdeče ustnice. Na obrazu ima nasmešek, vidijo se lepi beli zobje. Ima lepe uhane. Na sliki je moški obraz. Ima daljše rjave lase, mislim, da prepeva. Ne vidi se barvo njegovih oči, ima lep nos, bele zobe, v ušesu uhan, je lepo gladko pobrit. Na sliki je moški obraz. To je mlajši fant, ima temne bujne lase, rahlo skodrane. Ima lepe obrvi, sive oči, majhen nos, lepe bele zobe, je lepo gladko obrit, ima simpatična ušesa. Na sliki je ženski obraz. To je mlada punca. Ima dolge svetlo rjave lase, visoko čelo, kar bujne obrvi, modre oči, lep nos. Ni videti, da bi imela uhane. Drži se precej resno. Na sliki je ženski obraz. Ima dolge svetle lase, visoko čelo, lepe obrvi, rjave oči, primeren nos, drži se resno. Nima uhanov. Na sliki je moški obraz. To je mlajši moški. Ima bujne lase svetlo rjave barve, zelo mu je vroče. Ima močne obrvi, modre oči, primeren nos, je lepo obrit, ima lepe bele zobe, nima uhana.